Hvala za besedo. Bom postavila vprašanje in prosim za ustni odgovor na naslednji seji. Torej širše območje Ptuja so letos že večkrat prizadela huda neurja. Najbolj prizadete so bile občine Hajdina, Mestna občina Ptuj, Markovci, Gorišnica, Dornava, delno Destrnik, Starše, Poljčane, Makole, Benedikt, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Lenart, tudi Slovenska Bistrica. Dne triindvajsetega julija je na Ptuju potekala izredna seja ptujske enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, na kateri je razprava potekala o posledicah kmetijstvo po neurjih in tudi o možnostih za omilitev škode, ki so jih neurja povzročila kmetom. Na omenjeni izredni seji je svet KGZ Ptuj sprejel več sklepov, med njimi tudi sklep, s katerim predlaga sprejem interventnega zakona za pomoč kmetijam po naravnih nesrečah v letu dva tisoč devetnajst. Po ocenah bi naj bilo na širšem ptujskem območju na več kot deset tisoč hektarjih nastalo za enajst milijonov evrov škode. Zato ministrico za kmetijstvo sprašujem: Kdaj načrtuje pripravo interventnega zakona za pomoč kmetijam oziroma katere druge ukrepe za omilitev posledic neurij planirajo? Hvala.